Podpredsednik, spoštovane kolegice, kolegi, res je, proračun je temeljni akt vsakega leta za vsako vlado, za vsako državo in v bistvu usmerja politiko v v prihajajočem letu na različnih področjih, jaz se ne bom dotaknil vseh, bom se pa glede na to, da prihajam z Gorenjske in da je bilo kar nekajkrat omenjeno par stvari, ki se dotikajo Gorenjske, bom spregovoril o teh stvareh. Ob, najprej bi rad spregovoril o blejski obvoznici. Blejska obvoznica je rak rana že vrsto let, tisti, ki zahajate v poletju na Bled ali pa v Bohinj, imate ta privilegij, da se vam pot podaljša iz ene ure na dve uri in več, in dejansko se govori o tej blejski obvoznici že petdeset let, bila so že zagotovljena sredstva, nekdanji bohinjski poslanec Urh iz vrst Desusa je že dobil priznanje občine Bled za izgradnjo te obvoznice, pa je še danes ni, tako da, se je kar precej, stvari odvilo v teh letih, pred kratkim, če ste spremljali medije, so Blejci pripravili tiskovno konferenco, na kateri so po moji oceni nepremišljeno, nepremišljeno, udrihali po mogoče pristojnem ministrstvu, ki je iz katere ministrice, je iz vrst, Stranke Alenke Bratušek, moram reči, da mi je žal pravzaprav, se čutim malo prizadetega, ker me niso niti povabili na to tiskovno konferenco, ko so vložili, ko je Nova Slovenija vložila amandma na odbor za finance, so baje kontaktirali z vsemi strankami razen s Stranko Alenke Bratušek, ne, kateri pripada, tako da, ne bom rekel, da sem užaljen, sem pa, sem pa presenečen, mogoče en apel za prihodnost, če želimo to obvoznico zgraditi, potem bomo mogli strniti vrste vsi, občina, država, občanke in občani Bleda, tudi Bohinja in in, ostalih sosednjih krajev, ker v nasprotnem primeru do tega ne bo prišlo. Zakaj to ponavljam? Predvsem zaradi dejstva, da je prva in osnovna zadeva pri tej obvoznici soglasja lastnikov, treba se je zavedati, da je v tem trenutku zbranih sedemdeset procentov soglasij in da jih še trideset procentov manjka. Ministrica, ministrstvo za infrastrukturo vodi postopek razlastitve, za katerega, upam, da jim bojo na občini Bled pomagali pri določenih zadevah, da bo do dejansko prišlo do tega, da bojo zbrana vsa soglasja in da se bo lahko začetek del pričel. Tudi to naj povem, da je res, da ni v načrtu razvojnih programov, obvoznice Bled s petindvajsetimi milijoni, ampak lahko pa trdo zagotovim, da se bojo dela, v kolikor bosta pridobljeni še ti dve soglasji za krožišče v Betinu, tisti, ki ne poznate Bleda, to je ta, ta vzpon proti Bledu gor, tam naj bi zraslo krožišče z obvoznico, in ta naj bi se začel delati v jeseni leta dva tisoč dva dvajset, se pravi, naslednje leto jeseni so zagotovljena sredstva za pričetek prve faze, ker je pač gradnja razdeljena na več faz. Prva faza je krožišče v Betinu, potem sama trasa in pa seveda tukaj je še predor, ki je planiran v projektu, tako da, lahko zatrdim, iz, trdih virov, da okoli, ker bosta pridobljeni še ti dve soglasji za krožišče v Betinu bo tem, bojo delali v jeseni leta dva tisoč dvajset stekla. Druga, drug problem, ki se dotika Gorenjske, je seveda gorenjska proga, o tem smo že kar nekaj slišali, mislim, da je bilo že podanih par, predlogov krog tega, na odboru za finance je bil celo izglasovan amandma, tudi tukaj naj povem, da so zagotovila ministrstva in pa pristojne ministrice ta, da se bo v naslednjem letu, ko se bojo pričela dela na karavanškem predoru, da bojo hkrati stekla tudi dela na gorenjski progi, tako da, je to zagotovilo dano. je res, da ni v NRP-jih tega so pa sredstva zagotovljena iz drugih naslovov tako, da da pomirim župane teh občin, da bojo v naslednjem letu ta dela stekla, zdaj bi pa rad še, glede na to, da sem bil župan dolga leta, in glede na to, da vem, kaj pomeni povprečnina, vsaki občini povedal, da, seveda vsak si želi da bi dvignili povprečnino v nedogled, ampak žal dejstva so jasna, problem, ki ja jaz vidim, je v tem, da smo sicer na odboru sprejeli sklep, da se povprečnina dvigne. Problem tega je pa to, da smo to sprejeli znotraj zakona o izvrševanju proračuna, tako zvanega ZIPRS-a, v proračunu pa teh sredstev ni, to pomeni, tisti, ki je predlagal, ZIPRS, bi mogel vedeti, da bi mogel predlagati tudi proračunska sredstva v samem proračunu, ker bi potem mogel povedati tudi, kje bo vzel, ker če nekam daš, potem moraš nekaj vzeti, tukaj, je malo problem znotraj tega, ker, tudi če se bo izglasovala, višja povprečnina, bo problem zagotoviti sredstva, ker v proračunu teh sredstev ni, tako da to samo neko opozorilo okrog tega, kako, je pa jasno, da si vsi želimo višje povprečnine, saj kdo pa ne, ne, ampak to se mi zdi ena tehnična zadeva, ki jo je pač treba upoštevati, bom kratek, da ne bom vzel časa tudi drugim, da bojo lahko razpravljali, toliko sem imel zaenkrat za povedati, če bo pa še kaj, bom pa kasneje se oglasil. Hvala.